L'Union européenne, vous le savez, est à la croisée des chemins. Et quand les basculements économiques, démographiques, climatiques du monde obligent l'Europe à un bond en avant, quand grandissent partout les tentations de repli, nous avons au Conseil européen des chefs d'État qui ne sont pas à la hauteur de ce moment et qui se comportent en petits gestionnaires d'un syndicat de copropriétaires. Au Conseil, il n'y a plus de grandes voix, ni de courage d'ailleurs, pour ouvrir le chemin d'une Europe débarrassée de l'austérité et capable de tirer le meilleur des promesses de ce siècle ainsi que de placer les peuples à l'abri des dangers qui les guettent. Ne pas avancer, c'est reculer et avec un petit budget, l'Europe reculera pour les dix ans à venir car le coût des coupes dans le budget de la PAC et de la cohésion sera très élevé. Moins de cohésion, ce sera moins de croissance, moins d'investissements, moins d'emplois, plus de fractures et plus de pauvreté. Je veux terminer en disant que la politique de cohésion est une politique d'avenir.